Widziałem na Pana twarzy wyraz bólu w czasie mojego ostatniego wystąpienia, zwłaszcza że przekroczyłem czas, ale obiecuję, Panie Przewodniczący, że tym razem Pana nie zawiodę i skończę przed czasem.